Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, les révolutions arabes rejoignent les aspirations du peuple palestinien. Mais il y a une différence les Palestiniens ne luttent pas contre leur dirigeant mais contre une puissance extérieure qui les domine, les humilie, les spolie, les colonise, les emprisonne, vole leurs terres et leurs maisons, érige des murs et un blocus à Gaza tout en laissant un million des leurs dans des camps de réfugiés, au mépris du droit international. Madame la Haute représentante, j'ai bien entendu vos explications, mais il faut que l'Union européenne soit plus ferme et plus active.

Tout doit changer aussi pour la direction israélienne à qui s'imposent les valeurs universelles du droit. Utilisez tous les moyens à votre disposition, y compris la remise en cause des accords d'association. D'accord avec vous pour Gilad Shalit mais je vous ai déjà demandé ce que vous comptiez faire pour libérer un jeune franco palestinien, Salah Hamouri, qui croupit sans raison dans les prisons israéliennes.